formaður grænlensku landsstjórnarinnar er hér í heimsókn í alþingishúsinu í tengslum við opinbera heimsókn til íslands í boði forsætisráðherra ég vil fyrir hönd alþingis bjóða formann grænlensku landsstjórnarinnar kuupik kleist velkominn í alþingishúsið og ég vænti þess að heimsókn hans til íslands verði til þess að styrkja enn frekar þau góðu tengsl sem eru milli landa okkar alþingi vottar formanni grænlensku landsstjórnarinnar og grænlensku þjóðinni vináttu og virðingu ég bið háttvirta alþingismenn að taka undir orð mín með því að rísa úr sætum